no, kar se tiče zunanje politike oziroma svetovalcev za zunanjo politiko, naj vas ne skrbi. Kot veste, smo že prejšnji teden imenovali državno sekretarko za to področje zunanje politike, tako da, tukaj, ne vidim nobenih težav. Gospa je strokovna, gospa se je ukvarjala s temi zadevami, že zdavnaj, nazaj in tukaj ne bo nobene težave. Kar se tiče vizije Evropske unije, najprej seveda, zdaj so pred vrati evropske volitve. Po teh evropskih volitvah se bodo postavljali, se bo na ključne funkcije postavljalo nove ljudi, se pravi, predsedovanje Evropskemu svetu, potem predsedovanje Evropski komisiji , Evropski centralni banki in tako naprej. Moram reči, da z odhajajočo komisijo seveda ne moremo biti zadovoljni glede na to, da, če ste omenili, da bo Hrvaška predstavljala svoje neurejene neurejene meje s sosednjimi državami, me to veseli, ker Hrvaška razen z Madžarsko nima z nobeno sosedo urejenih meja. Smo poskušali to z arbitražo rešiti na evropski pravnoformalni način pa so tudi to zavrnili. skratka, to me veseli, da bodo lahko Evropi predstavili te težave. Kot, drugo bi si želel, seveda, da bo nova Evropska komisija spet dala na mizo širitev, se pravi, zahodni Balkan vemo, da je to trenutno, kar precej pereča tema in ta komisija je že na začetku povedala, da nadaljnjih širitev ne bo in tukaj, pričakujem nadaljnji razvoj. Mi bomo imeli devetindvajsetega aprila v Berlinu tudi vrh o zahodnem Balkanu, ki ga sklicujeta kanclerka Merklova in predsednik Macron, kjer bodo prisotne države, ki si želijo v Evropsko unijo in pa Hrvaška ter Slovenija. Skratka, komisija mora biti bolj aktivna na vladavini prava, ker doslej ni bilo, ampak se je bolj gledalo po strankarskih preferencah. tukaj ni naključje, saj so tri ključne pozicije zasedene z, EPP-skupino. ko je gospod Juncker rekel, da se ne bo postavil na nobeno stran, nihče tega od njega ni zahteval, on bi se moral pač postaviti na vladavino prava in reči, da je treba spoštovati, sodišča. mi imamo zdaj tožbo na Evropskem sodišču in tam bomo videli, kakšen bo, rezultat. bi si pa želel, da se prihodnja, prihodnji petletni mandat ne bi spet vrtel okrog ene same teme, tako kot se je zdaj dolgo časa okrog brexita. Se pravi, tukaj so podnebne spremembe, tukaj je tudi, digitalizacija, potem, prost pretok ljudi, blaga in storitev, potem seveda glavni problem Evropske unije v tem hipu so, da nekako celotna Evropska unija zaostaja za velikimi, da, so, tudi imamo precej nestabilnih območij. Eno je žal tudi potencialno znotraj znotraj Evrope, ne Evropske unije, ampak Evrope, se pravi, na Balkanu, tako da, veliko vprašanj nas čaka in verjamem, da bo naslednji mandat spoštoval vladavino prava, da bo spoštoval tudi, solidarnost, da bo spoštoval tudi enakopravnost in v to smer moramo iti. Slovenija bo pripravila, nabor dosjejev, ki jih bomo obravnavali pod našim predsedovanjem. Trenutno delovna skupina že dela na tem. do takrat se seveda še marsikaj lahko spremeni, nenazadnje tudi te vlade lahko ni več takrat tako, da, nad vse to je treba imeti, v obziru, ko gledamo naprej. Skratka, najprej prva naloga je, da bo naslednja Evropska komisija manj politična, bolj nevtralna, in da bo, da bo, bolj gledala tudi na potrebe malih držav. To je to je temeljna želja. Seveda pa Slovenija ne bo država enega problema, se pravi, da bomo samo mejo s Hrvaško dajali ves čas na plano. Tam bomo zadeve spremljali in lepo, pač čakali ne implementacijo , ker sodišče pač ... Hvala, gospod predsednik ...